La Unión Europea tiene que acompañar estos procesos de cambio democrático, lejos de la antigua actitud de complacencia con una pretendida estabilidad que solo era inmovilismo. Nuestra política de vecindad debe basarse, como exige el artículo 8 del Tratado de la Unión, en valores universales como la dignidad humana, los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho, así como la condicionalidad y la especificidad —no todos los procesos son iguales, requieren tratamientos específicos según los países—. En todo caso, sobre la base de los valores antes citados, tenemos que dialogar con los nuevos grupos políticos, incluyendo a las fuerzas islamistas moderadas debemos intensificar nuestras relaciones con estos países, sus fuerzas políticas y sociales, su sociedad civil esta es una tarea de las instituciones comunitarias y también de los grupos políticos y sociales europeos. Además del acompañamiento político, debemos prestar ayuda económica y financiera a estos países. La apertura comercial debe ser gradual, ir en beneficio mutuo e incluir al sector servicios, como el informe reclama. También debemos priorizar el desarrollo administrativo e institucional de varios de los vecinos del Sur y acompañarlos en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, y me gustaría, además, que la Unión para el Mediterráneo pudiera encontrar recursos suficientes para poner en marcha algunos de los proyectos identificados. Estos asuntos y muchos más, señora Presidenta —y termino—, se abordan en el amplio informe del que es autor mi brillante colega Mário David, y que mañana votaremos.